Ich möchte Sie, Herr Präsident Hoyer, bitten, doch zu einer wirklichen Transparenzoffensive zu kommen und zu einer wirklichen Rechenschaftspflicht. Wir wollen gerne glauben, für uns ist die Investitionsbank natürlich auch sehr wichtig, aber so, wie wir Informationen bekommen, kann es wirklich nicht weitergehen.

Es sind dort Fragen angerissen, und es wäre schön, wenn wir darauf auch schriftliche Antworten bekämen. Ich habe die Hoffnung übrigens schon aufgegeben, dass es hier Antworten gibt. Ich glaube, dass uns das, was viele Kollegen angerissen haben, nämlich die ungleiche Finanzierung in vielen Mitgliedstaaten, in der Tat beschäftigen muss.

Aber hier liegt sehr nahe, dass es sich auch schwerpunktmäßig um Mitnahmeeffekte handelt, auch angesichts der günstigen Zinsbedingungen, die die dortigen Wirtschaften vorfinden. Ich möchte Sie auch fragen, was denn mit den erneuerbaren Energien ist. Wir haben weniger als 1 von neuen Mitgliedstaaten in einem Bereich, der der EU auch ganz wichtig ist. Also, was ist damit? Finanzinstrumente mit EU Geld beschäftigen uns sehr. Wo finden wir Aussagen, was hier wie gemacht wird?

Was ist hier der Plan, und wie begegnen Sie dem?